Ich bin jetzt seit einem Jahr im Parlament, und ich hatte mich schon mit verschiedenen Dossiers beschäftigt, aber keines war bisher so schwierig wie das, was wir jetzt auf dem Tisch haben.

Wir wollen alle Menschen, die bei uns leben und arbeiten, gleich und gerecht behandeln.

Es ist nur immer die Frage, was wir davon im Einzelnen wirklich umsetzen können. Es wurde auch schon daran erinnert, dass wir jetzt mit dem Lissabon Vertrag eine gemeinsame Asyl und Migrationspolitik machen wollen.

Eine Migrationspolitik brauchen wir auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn wir haben einen demografischen Wandel, und wir brauchen ganz dringend nicht nur hochqualifizierte, sondern auch geringer qualifizierte Arbeitnehmer bei uns.

Wir sollten ihm wirklich zustimmen, dann haben wir wenigstens etwas!